Podpredsednik, hvala za besedo, lep pozdrav ministrici, sodelavcem kakor tudi, vam, spoštovane poslanke in poslanci. Zdaj, danes se meni zdi pri tej točki je en boljši dan v državnem zboru, našli smo neke stične točke in prišli do neke konkretnejše dobre rešitve, jaz bom najbolj zadovoljen, ko bom stopil v pokoj, da se bom lahko iz Ljutomera do Kopra peljal brezplačno, ker bom mogoče šel na morje, kaj se tiče, upokojencev in starejših od petinšestdeset let, jaz mislim, da je to, prava in odlična rešitev, prav tako razmišljam okrog, dijakov, njihova pot od doma do šole nazaj in seveda tudi, športnikov, ki bodo, trenirali v nekem določenem kraju, da pride športnik, do določenega kraja in se potem lahko tudi vrne, do svojega doma vsakem primeru, seveda, te zadeve, veljajo tudi za invalide, in zdaj bi na koncu koncev povedal tisto, kar želim povedati, to pa je, da pohvalim določene institucije, da pohvalim ljudi, ki so se tukaj angažirali, če ne bom pozabil v nobenem primeru tudi poslancev na odboru, v vsakem primeru bom to izpostavil, da je prvo, bi seveda rekel, in se zahvalil Olimpijskemu komiteju Slovenije, ki je dal nekaj ustrezen dober predlog istočasno Zvezi paraplegikov Slovenije, ki so dali tudi svoj predlog, ki smo ga na neki način potem posvojili oziroma ga posvajamo, resornemu ministrstvu in ustreznemu ministru oziroma ministrici, odboru za infrastrukturo, ki je dejansko posvojila nekatere zadeve, ki so bile predlagane koaliciji kot taki, in seveda spoštovani poslanci socialne demokratske, Slovenske demokratske stranke, tudi vam se zahvaljujem, nimam tiste navade, da bi našteval pa grajal, ampak želim pohvaliti tudi vas, ki se pri tej zadevi tvorno sodelovali in se iz teh predlogov amandmajov vaših in seveda potem tudi koalicijsko oblikoval skupni amandmaji, ki bodo prinesli rezultate, ki sem jih malo prej tudi omenjal oziroma ki so bili v tej dvorani že izpostavljeni. No, moram pa reči, da na neki način se mi pa zdi absurden predlog, da bi šli ustanavljati, podjetja, organizacije, ki bi, to počela po celotni Sloveniji, jaz mislim, da imamo prevoznikov, slovenskem prostoru dovolj, tu mislim na cestni promet z avtobusi, kakor tudi mislim za promet, ki teče po železnici, še enkrat z moje strani, spoštovani, vsem hvala.